Monsieur le Président, merci de me laisser éclaircir un point que je n'ai pas eu l'occasion de traiter tout à l'heure de manière persuasive apparemment.

6. Voilà, c'est factuel, je m'en excuse et ce n'est pas documenté par moi.